Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, tout d'abord, je regrette que ce ne soit pas Mme Bieńkowska qui soit devant nous pour parler de ce fameux facteur de conformité puisque c'est avec elle que nous avons sans cesse débattu et je suis extrêmement étonnée par votre discours, très satisfait, sur les actions qui auraient été mises en place par la Commission depuis le scandale du diesel. Tout d'abord, revenons sur ce facteur de conformité très élastique appliqué par la Commission dans le paquet sur les tests en conditions réelles et qui a pourtant été annulé par la Cour de justice, décision qui, malheureusement, a été contestée à la fois par certains États, mais aussi par la Commission. Si la Cour avait annulé l'acte d'exécution, c'est parce que ce facteur de conformité allait à l'encontre des normes Euro VI sur les valeurs de dioxyde d'azote, soit les normes qui déterminent les seuils d'émissions des véhicules.

Donner aux constructeurs un droit à polluer avec une telle marge de tolérance est une insulte à ce Parlement et, surtout, met gravement en danger l'air que nous respirons. Si la Commission présente une telle proposition, nous ne pourrons que la rejeter. Les constructeurs doivent prendre leurs responsabilités et rappeler tous les véhicules qui ne sont pas conformes à la norme Euro VI. Je constate amèrement que la Commission tente de gagner du temps en se lançant dans une bataille juridique avec la Cour de justice. Ce temps gagné pour la Commission, c'est du temps perdu pour la planète, or nous n'avons plus une seconde à perdre et nous n'avons pas de planète de rechange. Des millions de citoyens européens descendent dans la rue toutes les semaines pour réclamer que nous, décideurs politiques, agissions contre la pollution avec la plus haute urgence. La situation est particulièrement critique pour les habitants des grandes villes européennes qui étouffent avec ces émissions de dioxyde d'azote, mais il n'y a pas que les dioxydes d'azote. L'OMS a établi un seuil de particules fines à ne pas dépasser plus de trois jours par an.